El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura será clave para conseguir gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos hablando de seguridad alimentaria, de pesca sostenible, de protección de los hábitats marinos y de una actividad económica fundamental para muchas de nuestras regiones. Una actividad económica que, a su vez, tiene que asegurar empleos dignos y de calidad, que tiene que garantizar la formación y el acceso de los jóvenes a los oficios de la pesca y que tiene que apoyar, reconocer y hacer visible el trabajo de las miles de mujeres que están vinculadas al sector pesquero. Y todo esto solo se puede hacer con una financiación adecuada.